Hvala, gospa podpredsednica. sekretarka! Kolegice in kolegi! Še enkrat na tem mestu. Sicer zelo obširen Družinski zakonik bo s tokratno spremembo deležen sicer manjše spremembe, ki pa nikakor ni nepomembna. Nanaša se na določbe v zvezi s prispevkom za preživljanje otroka, ki biva izven svoje matične družine. Glavne določbe zakona po oceni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede prispevka k stroškom oskrbe v primeru namestitve otroka v rejništvo ali zavod neenako obremenijo otrokovo preživnino, kar je odvisno od vrste namestitve. Pri čemer pa je res, da stroški oskrbe v zavodu in v rejništvu niso enaki. V poslanski skupini Desus se strinjamo s predlagateljem zakona, da je smiselno, da je prispevek k stroškom oskrbe določen enako, ne glede na tip namestitve, saj na to kam bo otrok nameščen sam nikakor ne more vplivati. Hkrati s to spremembo se bo poenostavil še način poplačila stroškov oskrbe, saj bo to odslej urejal skrbnik. Torej, bo manj dela odpadlo na center za socialno delo in na sodišča. Ker sistem zasleduje enako obravnavo otrok glede prispevanja k stroškom oskrbe za otroka v rejništvu ali zavodu in ker hkrati nov način izračuna izboljšuje položaj otrok, nameščenih v institucionalno varstvo, bomo poslanci iz vrst Desusa predlog zakona podprli.